2019 ben Ukrajnában elnök majd parlamenti választásokra kerül sor. A kampány már elkezdődött, s ebben fontos elem az európai és euroatlanti integráció, az európai értékek és a reformok. Ennek ellenére az ukrán parlament a mai napig nem fogadta el az új egységes választójogi kódexet, nem újította meg a már 2014 ben is lejárt mandátummal rendelkező központi választási bizottságot, nem teremtett tiszta és egyenlő feltételeket az országban élő nemzeti kisebbségek képviselete számára. 2014 ben az ukrán központi választási bizottság úgy szabta át a kárpátaljai egyéni választókerületeket, hogy nem vette figyelembe a hatályos törvényt, mely szerint az egyéni választókerületek kialakításánál figyelembe kell venni a közigazgatási egységek határait, a helyi közösségek érdekeit, illetve tekintettel kell lenni az adott területen élő nemzeti kisebbségekre is. Remélem, hogy az Európai Parlament nemcsak figyelemmel fogja kísérni az ukrajnai választásokat, de szót emel az olyan diszkriminatív és törvénytelen intézkedések ügyében, mint 2014 ben, amikor megakadályozták, hogy a kárpátaljai magyar közösség egyéni képviselőt juttasson a legfelsőbb tanácsba. Ukrajna nem szűkítheti a nemzeti kisebbségek már meglévő jogait, garantálnia kell a kisebbségi képviselők bejutását a törvényhozó, érdekképviseleti és helyhatósági testületükbe, hisz ez az egyik legfőbb kritériuma a jogállamiságnak.